E non è accettabile che, ancora oggi, in molti sistemi scolastici di alcuni Stati membri persistano realtà di segregazione scolastica e formativa, di rifiuto di studenti con handicap e anche di mancanza di servizi di sostegno alle famiglie, orientamento, sostegno educativo che, ricordo, deve essere personalizzato e attuato lungo l'arco della vita. Desidero ricordare a questo proposito e mi fa molto piacere che l'anno prossimo in Italia celebreremo i 40 anni della legge che ha inserito i bambini handicappati in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Certo, c'è ancora molto da fare ma questo è un fatto importante. Chiediamo nel nostro parere che è stato recepito e ringrazio molto la relatrice per questo che i programmi europei di mobilità e scambio educativo e di volontariato siano aperti ai ragazzi e alle ragazze disabili e che sia rafforzato il sostegno finanziario, già previsto, supplementare nel programma Erasmus. Fondamentale è anche l'accesso delle persone handicappate alla comunicazione, alla cultura e attraverso le tecnologie informative appropriate alle diverse disabilità e chiediamo il recepimento del trattato di Marrakesh per i non vedenti.